Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren!

Und jetzt einen Tagesordnungspunkt später sehen wir, zumindest in Zahlen gegossen, das Gegenteil. Wir haben hier einfach eine Diskrepanz zwischen dem, was wir in Sonntagsreden fordern, und dem, was wir hier umsetzen. Das dürfen wir nicht zulassen! Der Kommissar hat sehr deutlich dargestellt Wir reden hier eigentlich über Verzögerung

Und diese Verzögerung bedeutet Zeit, die wir nicht haben beim Kampf gegen Krebs nicht, beim Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit nicht je länger junge Menschen Jugendarbeitslosigkeit erfahren, desto eher ist die Gefahr, dass sie sich radikalisieren und wir haben sie auch nicht beim Thema Forschungsförderung Der Rest der Welt schläft ja auch nicht. Natürlich reden wir über Steuerzahlergeld, aber wenn man manche Überschriften liest, dann sieht man ja, dass Sie fast schon zielgerichtet die Programme angreifen, die besonders gut laufen, die einen besonderen europäischen Mehrwert darstellen. Das ist keine gute Idee, lieber Rat. Insofern müssen wir uns hier auch als fast zwei Drittel neue Abgeordnete an gewisse Rituale gewöhnen. Zum Ritual gehört offensichtlich, dass Sie im Rat erst mit dem Rasenmäher vorgehen. Auch das ist keine gute Idee.

Ich würde mir mal gerade vorstellen, was passiert, wenn wir Ihnen hier zustimmen. Dann wären Sie wahrscheinlich nicht nur überrascht, sondern auch sehr erschrocken. In diesem Sinne Fordern Sie diesen Widerspruch vom Parlament, und im Sinne einer guten Zusammenarbeit werden Sie den auch bekommen.